Hvala lepa za besedo, hvala lepa za razpravo. Bistvo revizorjevega pregleda računovodskih, računovodskih izkazov je, da presodi, če ustrezno odražajo dogodke revidiranca. Se pravi, če so v zaključnem računu dva tisoč sedemnajst ustrezno prikazani prihodki, odhodki, prejemki, izdatki in saldo državnega proračuna. In Računsko sodišče je v svojem mnenju napisalo, da razen napak, ki jih navajamo v prejšnjem odstavku, gre pa za dvanajst milijonov, ki smo jih po mnenju Računskega sodišča napačno beležili v bilanci B, in ker je bilanca B relativno nizka, znaša sto petindevetdeset milijonov, je potep teh dvanajst milijonov, ki smo jih napačno knjižili, nad mejo dveh odstotkov, ki je prag za mnenje torej za mnenje brez pridržka in Računsko sodišče navaja, da razen pač te napake, teh dvanajst milijonov in še prihodki, odhodki iz, iz obresti, ki so bili med, med bilancama napačno knjiženi, to je pa sto oseminštirideset tisoč sedemsto trideset evrov znaša ta znesek, menijo, da revidirani splošni del predloga zaključnega računa pravilno, to je v skladu z Zakonom o javnih financah, Zakonu o računovodstvu in drugimi predpisi, prikazuje prejemke in izdatke proračuna za leto dva tisoč sedemnajst. Se pravi, v A bilanci, v ta veliki bilanci, ki je bila težka devet milijard sto šestinpetdeset, ni bilo problemov. Problem je v tem delu, ki sem ga omenila, in problem je tukaj strokovno razhajanje, ali se, koliko damo denar javnemu skladu, ali se to knjiži takrat kot dano posojilo, to je strokovno mnenje Ministrstva za finance, ali se kot posojilo oziroma kot izdatek knjiži samo tisti del, ki ga sklad potem plasira do končnih upravičencev. To je glede torej revizije zbirne bilance oziroma zaključnega računa, splošni del. Danes ste dosti navajeni, koliko zakonov krši vlada v, pri izvrševanju proračuna, zato ker revizor, poleg tega, da revidira splošni del proračuna, se pravi, prihodke, odhodke, izdatke, prejemke in saldo, revidira tudi, kako so posamezni revidiranci, se pravi, r, torej resorji znotraj vlade, kako so pravilno izvrševali proračun. In tukaj je dejansko navedenih enaindvajset zakonov, pet uredb, trije pravilniki, dve koalicijski pogodbi, razpisne dokumentacije in pogodbe, kjer je prihajalo do nepravilnosti, ampak tudi tukaj Računsko sodišče pravi, se pravi, pri reviziji izvrševanja pravi: "Razen vpliva navedenih nepravilnosti na pravilnost poslovanja menimo, da so vlada Republike Slovenije oziroma vladni proračunski uporabniki v vseh pomembnih pogledih poslovali v skladu s predpisi in usmeritvami." Naj vam primeroma navedem, kaj je zmotilo Računsko sodišče. Recimo zakon, o, torej da je bil, da ni bilo v skladu poslovanje z zakonom o carinski službi, ker je bil javnemu uslužbencu dodatek za stalnost obračunan v previsokem znesku. Naslednja kršitev: neskladje z Zakonom o obrambi, ker je bil javnemu uslužbencu dodatek za stalnost obračunan v prenizkem znesku z Zakonom o javnem naročanju. Ker v odločitvi o oddaji javnega naročila ni bilo navedeno, da je treba zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Ker je bilo prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavljeno prepozno. Z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, ker so bile informacije iz pogodbe o izvedbi javnega naročila objavljene prepozno. Ker je bil sanacijski odbor ustanovljen prepozno. Ker predpis, ki ureja financiranje visokega šolstva, ni bil sprejet v roku. To so stvari, ki so posledica operativnega tveganja, se pravi, kako ljudje po resorjih izvršujejo svoje delo. In tukaj nam spremembe zakonov in sprejetje novih zakonov ne bo pomagalo k pravilnejši izvršitvi proračuna. Tako da mnenje torej kot mnenje računskega sodišča, razen tega, kar je tukaj eksplicitno namen omenjeno, je na oba dela - torej na splošni del zaključnega računa in na izvrševanje - je v skladu z zakoni, kar je, torej, naloga računskega sodišča, ko revidira računovodske izkaze. Računsko sodišče meni oziroma ne meni oziroma ne izda mnenja na zbirno bilanco stanja. Mi seveda vemo, koliko imamo premoženja. Danes je bilo v razpravi navedeno, da ne vemo, koliko imamo premoženja. Premo, vemo, koliko ga imamo, ker se pač terjatve in obveznosti so usklajene, vrednost premoženja je jasna in problem te zbirne bilance je, da jo je računsko sodišče revidiralo četrtič in da smo v tem procesu teh štirih let dejansko izvedli en kup aktivnosti, ki jih bom zdaj tudi naštela, zato ker ni res, da se da se nič ne spremeni, da se nič ne izboljša. Glede na to, kar nam je v preteklosti predlagalo računsko sodišče, smo uredili razmerja med Ministrstvom za finance in Skladom za nasledstvo, sklenili smo dogovor, s katerim so podrobneje opredeljena razmerja med Republiko Slovenijo in skladom, poslovni dogodki, ki nastajajo, dokumentacija, ki izkazuje te dogodke in je podlaga za evidentiranje ter način evidentiranja. Potem - Ministrstvo za finance je popravilo evidentirat ne terjatev iz poslovanja do SID banke iz naslova varnostnih rezerv. Na priporočilo računskega sodišča smo odprli več kontov v okviru dolgoročnih terjatev in smo na ta način pač naredili to, kar je pričakovalo računsko sodišče. Izvedena je bila določitev vrst namenskega premoženja v Aktu o ustanovitvi Stanovanjskega sklada kot javnega sklada. Tudi to je bilo v dogovoru z računskim sodiščem, tretja zadeva, ki je bila urejena. Potem uskladitev akta o ustavno, o ustavno, o ustanovitvi Sklada za nasledstvo z določbami zakona ustreznega in opis namenskega premoženja v sodni register. To je bila zahteva računskega sodišča. Potem, kar je zelo pomembno pri, pri tem, da, kdaj bomo imeli zbirno bilanco stanja oziroma kdaj bomo imeli izrečeno mnenje na zbirno bilanco stanja. V skladu z načrtom aktivnosti, ki smo ga predložili računskemu sodišču - in te aktivnosti imajo pač rok izvedbe več let, ker gre konkretno za vpise, v, izvajanje vpisov v zemljiško knjigo. Tukaj ne morem podati odgovora, kdaj bo to urejeno, zato ker je to odvisno od poteka postopkov na sodišču. In trenutno imamo urejenih petinosemdeset odstotkov, torej je v zemljiško knjigo vpisanih petinosemdeset odstotkov nepremičnin v lasti države. Šesta točka. Furs je s spremembo aplikacije EDIS CDK zagotovil popolnost izkazovanja terjatev in obveznosti do dančnih, do davčnih zavezancev. To je bila zahteva računskega sodišča v preteklosti. Glede nadzora ste govorili danes. Z nadgraditvijo aplikacije MFERAC smo omogočili zdaj pošiljanje analitičnih evidenc posrednih proračunskih uporabnikov in s tem omogočili nadzor ministrstvom, ki imajo sredstva v upravljanju, in posledično urejanje premoženja v lasti države. Potem še ena pomembna stvar. S pridobitvijo analitične evidence zemljišč iz Darsa na dan enaintrideseti dvanajsti devet da se je potrdila vrednost prenesenih zemljišč avtocestne infrastrukture dar z Darsa na dan prvi prvi dva tisoč deset. Potem smo osnovnim sredstvom, ki so izkazovala v poslovnih knjigah vrednost en evro, smo jim določili vrednost. In smo tlele pripravi, popravili iz sedemsto štiriinšestdeset na sto, s, sto sedemindvajset takih stanj na stanju nepremičnin. Pri premičninah pa iz enainštirideset tisoč sedemsto devetdeset na dva tisoč osemsto devet. Potem smo spremenili Zakon o espe, o podpornem okolju za v podjetništvo kot potrditev, da so sredstva, ki se nakazujejo malim podjetjem, povratna sredstva. To je povezano s tem, ko sem prej govorila, da je razlog, zakaj Računsko sodišče dalo mnenje s pridržkom, na, zaradi pač, te, te knjižbe v B bilanci. Tako da, težko bi rekli, da ni bilo storjeno nič v povezavi s tem, kar je Računsko sodišče opozarjalo v preteklosti. In tudi to, bi rada se odzvala, ko je bilo rečeno, da spreminjamo zakone zato, da ne bi evidentirali. Določeni posli pri upravljanju dolga, zdaj ta, zdaj ta zamenjava obveznic, ki se je aktivno dogajala v zadnjih par letih, se je po uskladitvi z Računskim sodiščem na p, na spremembi, na podlagi spremembe zakona se evin, se evidentirajo le na kontih bilance stanja, brez odhodkov. Se pravi, ne sedimo na sestankih zato, da je, da sedimo, ampak zato, da iščemo skupne rešitve. Je pa dejstvo, da je področju, kjer je stvari treba urediti, dosti. In kot sem povedala že na komisiji, ne gre čez noč, niti ne gre čas tisoč štiristo noči, zato ker smo tukaj odvisni od dosti deležnikov. Vprašali ste, kdaj bomo dobili pozitivno mnenje oziroma kdaj bomo nehali uporabljati tekočo proračunsko rezervo za to, čemur ni namenjena. Tekoča proračunska rezerva, se bojim, da je ne glede na to, koliko se trudimo, da je ena od tistih točk, ki bo zelo težko ali pa zadnja prišla s seznama tistih pripomb Računskega sodišča. V skladu z dvainštiridesetim členom Zakona o javnih financah se lahko ta rezerva uporabi za namene, ki jih ob načrtovanju proračuna ni bilo mogoče načrtovati ali pa so bila načrtovana v prenizkem obsegu. Ker imamo fiskalno pravilo, ki določa zgornjo mejo odhodkov, nimamo te možnosti, da bi si za različne namene puščali kaj dosti rezerve na vsakem posameznem namenu. In za nekatere stvari je, je porabo med letom bistveno lažje predvideti kot za kakšne druge. Pri zakonskih obveznostih nekih transferov posameznikov in gospodinjstvom lahko ocenjujemo, koliko bo teh upravičencev, ampak če se med letom nekaj zgodi, karkoli, se število poviša, potem zakonske obveznosti moramo izpolniti in za te namene potem uporabimo tudi tekočo proračunsko rezervo. Precej ste govorili o neuspešnem črpanju evropskih sredstev. Seveda ima Računsko sodišče možnost in pravico, da komentira karkoli, ampak konkretno je v tem primeru je revidiralo torej zaključni račun in zbirno bilanco, se pravi, načelno naj bi se tukaj izrekalo o tem, če računovodski izkazi ustrezno izkazujejo dogodke v preteklem letu. Glede na to, da se je tako na komisiji kot tudi danes odprla razprava o evropskih sredstvih oziroma v oziroma o neuspešnem črpanju evropskih sredstev tekoče kohezije, bi lahko, bi, bi tukaj poudarila samo, da se absolutno zavedamo pomanjkljivosti, da je vlada pripravila akcijski načrt oziroma da je resor pripravil akcijski načrt za pospešitev aktivnosti, ki ga bo vlada obravnavala v tem tednu. Pomembno je, da ta sredstva za državo niso izgubljena, ampak da se bodo, tako kot v pretekli perspektivi, porabljala na koncu. Čeprav ima perspektiva končno letnico dva tisoč dvajset, se bodo ta sredstva lahko uporabljala do dva tisoč triindvajset. In verjamem, da bodo lahko ta razvojna sredstva pomagala integralnim sredstvom potem, ko bo prišlo do, do recimo, upada gospodarske aktivnosti, na kar ste danes tudi že opozarjali. Mogoče še pripomba glede investicij. V preteklem letu je bilo sicer šeststo milijonov porabljenih za investicije, tukaj upoštevamo investicijske odhodke in investicijske transfere. Dejstvo je, da država načelno v ekonomski teoriji naj ne bi bila glavni generator investicij v, v, v, gospodarstvu oziroma v, v pač nekem ekonomskem prostoru naj bi ustvarjala pogoje za, za, torej, da naj bi bile pogoji torej primerni ali pa spodbudni za investicije. Ta država ima spodbudne pogoje za investicije, v bistvu podjetja si lahko štirideset procentov investicij štejejo v davčno olajšavo oziroma če gre za investicije v torej znanost, v raziskave, si lahko to upoštevajo kot davčno olajšavo v celotnem investiranem znesku. In še ne morem mimo dolga, ki ga, ki ga omenjate. Dokler državni proračun izkazuje primanjkljaj in primanjkljaj je izkazoval tudi v lanskem letu, je logično, da dolg raste, tako za, torej za financiranje teh tekočih stvari, A bilance, kot za financiranje B bilance. In ko zakladnica pripravlja program zadolžitve, seveda seveda upošteva sprejeti proračun tako, kot se načrtuje, torej načrtovanih je bilo šeststo štiriinosemdeset milijonov primanjkljaja v A bilanci in p, podobno primanjkljaj tudi v B bilanci. In je zato pač v program financiranja treba poskrbeti, da bo to tekoče leto, da se bo pač lahko sfinanciralo. Drugače pa geneza dolga preteklega desetletja je zelo jasna in smo jo na Ministrstvu za finance analizirali v pokriznih letih. Od dva devet do dva petnajst je vsako leto državni proračun zabeležil od milijardo sto do milijardo sedemsto primanjkljaja, se pravi samo tega, da rečemo, tekočega, zato da se je zagotavljalo plače, plačila obresti, transfer v pokojninsko blagajno, transferje posameznikom in gospodinjstvom. In je v bistvu deset milijard dolga iz tega naslova za e tekoče izvrševanje proračuna in pet milijard dolga je posledica dokapitalizacije bank. Tako da, ko ste spraševali, kaj imajo ljudje od, od, od tega dolga v tistih pokriznih letih oziroma mi smo imeli v tej državi recesijo v obliki dvojne črke V, se pravi sta bila, dve, dvakrat smo doživeli dno in v tistem obdobju je, je bila pač vloga države pomembna in se je pač pokazala sočasno v nižjih prihodkih, v višjih odhodkih, ki so pač rezultirali v, v vsakem, v vsakoletnem primanjkljaju. Ta dva torej do, do leta dva petnajst, kot sem rekla, je bilo primanjkljajev vsako leto več kot milijardo, šele v zadnjih dveh letih se je ta primanjkljaj znižal, lani znašal tristo šestindvajset milijonov za letos pa, kot veste, je napovedan, načrtovan in bo tudi dosežen presežek. Tako da prizadevamo si oziroma lahko bi rekla, da da ni res, ker ste rekli, da se, da ne kažemo zanimanja, da bi se kaj spremenilo, da bi pomanjkljivosti odpad da bi pomanjkljivosti odpravili. Prizadevamo si, da bi letos državni proračun zabeležil ta načrtovani oziroma še višji kot načrtovani presežek. In dejansko upamo, da bomo končno dobili tudi mnenje na bilanco stanja in morda celo pač pozitivno mnenje oziroma mnenje brez pridržka s strani Računskega sodišča. Hvala lepa.